Ja, najlepša hvala, za besedo. Imam ne vprašanje, ampak eno listo, vprašanj na temo samostojnih podjetnikov, v zdravstvu in, vrednosti sklenjenih, sklenjenih pogodb. Grem kar direktno k vprašanju, ker jih je res, kar en seznam: Koliko zdravnikov, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, opravlja svoje delo, tudi preko espejev? Kakšne so vrednosti teh pogodb? Koliko od teh je klasičnih espejev, koliko je normiranih in koliko je popoldanskih in kakšne so vrednosti teh pogodb? Kakšna je porazdelitev teh espejev po slovenskih bolnišnicah glede na število pogodb in glede na njihovo vrednost? Koliko koncesionarjev, izvajalcev zdravstvene dejavnosti opravlja delo za javne zdravstvene zavode preko espejev in kakšne so vrednosti teh pogodb? Koliko od teh je klasičnih espejev, koliko je normiranih in koliko je popoldanskih in kakšne so vrednosti? Kakšen je delež koncesionarjev, ki se vključujejo v zagotavljanje nujne medicinske pomoči in neprekinjeno zdravstveno varstvo? Koliko od slednjih je, plačanih preko espeja in kakšne, kakšne so vrednosti teh pogodb? Koliko zdravnikov, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, opravlja svoje delo preko podjemnih pogodb in kakšne so vrednosti teh pogodb? Ali obstaja druga možnost plačevanja koncesionarjev za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči? Zakaj neprekinjeno zdravstveno varstvo ni del koncesijskih pogodb, in če je, zakaj so potem potrebne dodatne pogodbe s koncesionarji? Kako je v javnih zdravstvenih zavodih urejeno plačilo nadur in dežurstev in, kakšen je nadzor nad plačevanjem? In zadnje vprašanje. Po prvem odstavku, triinpetdesetega c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti lahko javni zdravstveni zavodi zdravstvenim delavcem sklenejo podjemno pogodbo, ali drugo pogodbo civilnega prava, če so izpolnjeni določeni pogoji iz tega člena? Koliko podjemnih pogodb je bilo v letih dva osemnajst in dva devetnajst sklenjenih z zdravstvenimi delavci v javnih zdravstvenih zavodih in kakšne so vrednosti teh pogodb? Kje, pa zelo pomembno, so dostopni podatki, da so vse pogodbe sklenjene na podlagi izpolnjenih pogojev iz triinpetdesetega c c člena, Zakona o zdravstveni dejavnosti? In kdo izvaja nadzor nad sploh izpolnjevanjem teh pogojev? Hvala lepa.